Ugye van még idejük egy demokratikus vitára, vagy továbbra is kiabálni akarnak?

Akkor lesz a vote, kedves Képviselő Úr, ha megnyitom a szavazás lehetőségét.

Sokkal türelmesebbek, mint ahogy eddig viselkedtek, mert igaza van a képviselő asszonynak, hogy Önök nem tisztelik a Házat, pedig arra kérem Önöket, hogy tegyék meg!